hæstvirtur forseti háttvirtur þingmaður jón bjarnason og háttvirtur þingmaður jóhann ársælsson hafa nú báðir gegnt hér stöðu upplýsingafulltrúa ríkisendurskoðunar við að lesa upp hvert hlutverk ríkisendurskoðanda sé og ríkisendurskoðunar það er í sjálfu sér gott og væri betur að þeir mundu lesa oftar þann kafla yfir í ræðu sinni og upplýsingar um hlutverk ríkisendurskoðun það liggur fyrir að ríkisendurskoðun gaf álit sitt á því hvort halldór ásgrímsson hefði verið hæfur til þess að annast sölu á hlut ríkisins í búnaðarbanka íslands sú niðurstaða ráðherra liggur fyrir sú niðurstaða ríkisendurskoðunar liggur fyrir og sú niðurstaða hefur ekki verið dregin í efa en af því að þessi niðurstaða var ekki stjórnarandstöðunni þóknanleg og háttvirtum þingmanni jóni bjarnasyni er þetta kallað svo smekklega vottorð um hæfi ráðherra menn geta auðvitað deilt um það hvort ríkisendurskoðun eigi að annast þetta eða hvort við eigum að hafa einhverja sérstaka lögfræðiendurskoðun á vegum alþingis til að annast þessi verkefni en niðurstaða ríkisendurskoðun liggur fyrir og henni verður ekki breytt af háttvirtum þingmanni jóni bjarnasyni